Die derzeitige Situation ruft uns täglich und heute wieder schmerzhaft in Erinnerung, dass wir endlich ein funktionierendes Management für eine Migrations und Asylpolitik auf europäischer Ebene brauchen. Die Migrationsströme befinden sich in ständiger Veränderung, und wir können und dürfen einfach nicht mehr nur auf wiederkehrende Katastrophen reagieren.

EASO und Frontex sind zwei wichtige Instrumente, um von dem derzeitigen Flickwerk an Maßnahmen zu einer soliden gemeinsamen Migrations und Asylpolitik zu gelangen. Diese beiden Institutionen sollten in Zukunft enger zusammenarbeiten und sich auf operative Maßnahmen fokussieren. Wenn wir das Ziel eines offenen und sicheren Europas erreichen wollen, dann sind die derzeitigen Instrumente einfach nicht ausreichend. Daher müssen wir die Befugnisse von EASO und Frontex überarbeiten, überdenken und ihre Effektivität stärken.